Monsieur le Président, Madame la Commissaire, pour fonctionner, une entreprise bénéficie de nombreux moyens publics offerts par la collectivité l'école et la formation, les services de santé et de protection sociale, les transports publics, les routes et des infrastructures diverses, et parfois même les crédits européens y contribuent. Ces entreprises ont donc, vis à vis de la société et de leurs salariés, une responsabilité sociale, territoriale et écologique. Or, elles se préoccupent évidemment plus de leur taux de rendement au détriment de l'intérêt général. Nous devons donc définir un cadre contraignant fixant les responsabilités sociales. La RSE ne peut pas être un concept creux et sans efficacité comme j'en entends parler ici. Les délocalisations ou les réductions d'effectifs devraient être bloquées dès lors qu'il s'agit d'augmenter les profits boursiers.

La responsabilité sociale, c'est aussi un nouveau partage de la valeur, donc l'amélioration des salaires et le respect des entreprises sous traitantes. Ceci doit nous conduire à créer un salaire minimum. C'est aussi payer ses contributions au bien commun, alors qu'une étude vient de montrer que les impôts des multinationales ont diminué de 9 depuis 2008. Oui, il y a bien urgence à fixer un cadre efficace, pas creux comme on l'entend ici, dans l'intérêt de toute la société.